Panie Przewodniczący! Jestem zwolennikiem dbania o środowisko, o ekologię, zaczynając od siebie, od prostych zachowań we własnym gospodarstwie domowym. Muszę powiedzieć, że z tego też powodu nie miałem wątpliwości, jak reagować zarówno na poprawki, jak i na samo sprawozdanie poparłem je. Natomiast uważam, że w tej materii powinno nas cechować więcej racjonalności, więcej konsekwencji, więcej determinacji. Z samego sprawozdania i z ustaleń z dzisiejszego dnia jestem usatysfakcjonowany, natomiast podkreślam, że nasze reakcje w tej materii są niestety nieco spóźnione. Na co zwracam uwagę przede wszystkim? Przede wszystkim zwracam uwagę na sam system produkcji.